Lo es porque es importante para combatir la dependencia energética que lastra nuestra economía lo es porque es importante para combatir el cambio climático impulsando las energías renovables

incluso el propio Tratado recoge la necesaria solidaridad que debe haber en la política energética de la Unión.

Por ello, me habría gustado una estrategia bastante más clara para acabar con estas islas energéticas que tan necesaria se hace a día de hoy.

En definitiva, para alcanzar una mayor congruencia pido que se apoyen las tres enmiendas que recogen los textos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo en este